Mes chers collègues, j'ai soutenu la résolution sur la situation des droits de l'homme au Zimbabwe, et en particulier le cas de Farai Maguwu, parce que notre Assemblée ne peut pas rester muette face aux violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales perpétrées au Zimbabwe depuis plusieurs décennies maintenant. Le directeur du Centre de recherche et de développement, Farai Maguwu, a été arrêté par les autorités de son pays après avoir dénoncé les violations des droits de l'homme dans des champs de diamants. Il ne faisait qu'exercer en cela son droit à la liberté d'expression et son droit de rechercher des informations sur les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales. Le Parlement demande sa libération et le respect par le Zimbabwe des droits politiques et des libertés fondamentales, afin de permettre à la société civile de s'exprimer sans crainte. Le Zimbabwe doit, par ailleurs, respecter scrupuleusement ses engagements dans le cadre du processus de Kimberley, sur la production de diamants, afin de sortir du cercle vicieux du financement des conflits armés.